Ja, glejte. Rezultat na koncu, kot je rekel gospod Pavšič, ne: "Mi bi to podprli, mi se trudimo, ampak vseeno, glejte, mi vas smatramo kot politične nasprotnike." Glejte, gospod Pavšič, preden začnem razpravljati, za mene ste vi vsi politična konkurenca. Noben ni sovražnik in nasprotnik, jaz sem demokrat. Za vas pa smo res politični nasprotniki, ne. To je zelo čudna beseda, ne, in ljudje si pač naj svoje mislijo. Zdaj pa poglejte na tej seji. Predlog zakona o gospodinjskem dodatku. Ne boste podprli. Predlog zakona o spremembah Zakona o vrtcih. Nižja, malo nižja cena za vrtce. Da malo pridemo nasproti tem staršem. Seveda ne boste podprli. Predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini. Kjer smo olajšavo vsaj dvignili na tri tisoč petsto evrov pa dohodninsko lestvico za dva procenta. Seveda ne boste podprli, ne. Predlog zakona dopolnitvi Gradbenega zakona, kjer bi namesto oprostitve glede tega uporabnega dovoljenja, ki stane družino tisoč evrov seveda, ne boste podprli. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev. Kjer bi podjetjem, ki delajo danes na tujih trgih v Avstriji, samo postopek skrajšali, zato da bi lahko še več zaposlovali. Ne, ne boste podprli. In zdaj pridemo o spremembah Zakona o starševskem varstvu. Poglejte, argument, ali neka politika deluje ali ne. Leta dva tisoč tri, mislim, da je državna sekretarka lepo povedala. Je bila najnižja rodnost, dosegali smo približno, tisto leto je bilo rojenih sedemnajst tisoč in nekaj otrok. Kaj je naredila prva Janševa vlada? Ne. Sprejeli smo številne ukrepe. Tako pomoč v pri iskanju pri prvem stanovanju. Brezplačni vrtec za drugega otroka. Takojšnja malica in kosilo v šoli. In tako naprej. Kaj je bilo? Leta o od takrat začne rasti. In začne od leta dva tisoč osem raste, takoj pride število rojstev na dvajset tisoč in je držalo do leta dva tisoč štirinajst. Torej približno v tem času je bilo rojenih petindvajset tisoč dodatnih državljanov v tej v tej državi. In pravite, da ukrepi ne prijemajo. Da brez veze vsak ta denar. Poglejte, dokaz je, da da da so ti ukrepi prijemali. Dokaz je. In ne vem, še v socializmu so govorili, da je človek je naša največje bogastvo. In resnično je človek največje bogastvo. Poglejte, statistiko demografsko. Petinšestdeset ljudi, vsak peti državljan Republike Slovenije je že od leta dva tisoč petnajst je star več kot petinšestdeset let. Pa to je zastrašujoč podatek. In ta demografija se seveda kaže tudi v proračunu. Toliko manj je delovno aktivnega prebivalstva, spoštovani kolegi. In še od teh najbolj ambicioznih mladih, aktivni seveda odhajajo pri takšnih vladnih politikah v tujino na tiste funkcije, kjer gre največkrat za tisto. In torej, da nadaljujem, ne, in zdaj, če pogledamo še bolj podrobno, ne, da tako staro prebivalstvo ravno v času največjih tehnoloških in družbenih sprememb, kako bo reagiralo? Ne. Polna usta so vas digitalizacije, četrte industrijske revolucije, prejšnja vlada, samo to smo poslušali. Ravno kolega Koprivnikar, minister, evo, ravno tam je sedel, zdaj, mislim, da ima kazensko ovadbo. Industrijska, četrta industrijska revolucija je pri njemu bila samo v njegovem žepu, ne. Njemu, BTC-ju pa pri Mermalu, ne. To so bile te zgodbe velike četrte industrijske revolucije. In zdaj, poglejte, karkoli smo predlagali. To točno tiste ukrepe, ki jih ta družba najbolj potrebuje. Stimulacije zato, da dvignemo nataliteto. zmanjšamo katastrofalno demografsko sliko. Ne, ne, ne. Kaj je bil pa moto prejšnje vlade zadnji dve leti? Samo število zaposlenih v javnem sektorju. V letu in pol deset tisoč ljudi več. V letu in pol, spoštovani kolegice in kolegi. Katastrofa. Torej vse, karkoli je proti tej državi, bot bo ta leva vlada ali pa še bolj leva, kot je bila prejšnja speljala, ne. In to je protislovenska politika. In to je zastrašujoče. Ne. In ob tem poleg vseh teh ukrepov, da nič ne sprejmejo, ne, pa imajo za leto dva tisoč devetnajst, ne, imajo še za dvesto sedemdeset milijonov evrov višje izdatke, ko ga dovoljuje z fiskalno pravilo, in oka, o čem govori tudi fiskalni svet, in se za in se predsednik fiskalnega sveta dobesedno drži za glavo. In jih niti ne pokličejo na sejo, ne, odbora za finance. In to je to je ena super politika in lahko rečemo pot v samomor, tako fiskalni ali pa finančni, ne, kot ne na koncu tudi, po tem zakonu viden, torej demografski. Spoštovani kolegice in kolegi, zdaj imate zrcalo tu. Odgovorite mi, ne. Odgovorite mi pa recite, da nimam prav, pa da vas vidim. Seveda vas, sam bom seveda podprl zakon, ker mislim, da je pomemben, mislim, da je, da je da bo pokazal velike rezultate, ali pa vsaj del teh rezultatov in da bomo morda imeli čez nekaj let, koliko ga podpremo, kar nekaj število novih rojstev. In to mislim, da je dobrodošlo za Republiko Slovenijo. Najlepša hvala.